Herr Präsident! Die Finanzkrise und die Sparpolitik dürfen nicht als Ausreden für das Absenken von bestehenden Standards im Bereich des Arbeitsrechts und des Arbeitnehmerschutzes herhalten. Im Gegenteil. Im Hinblick auf ein wirtschaftlich starkes und soziales Europa ist es notwendig, gemeinsame Mindeststandards zu schaffen und weiterzuentwickeln, die nicht unterschritten werden dürfen. Dadurch werden die Wettbewerbsbedingungen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten nicht zu sehr verzerrt und Sozialdumping wird eingedämmt. Es geht aber nicht nur um die Annahme von irgendwelchen Mindeststandards. Diese müssen ein bestimmtes Niveau und eine bestimmte Qualität haben und geeignet sein, zum sozialen Fortschritt in Europa beizutragen. Die neue EMF Richtlinie stellt aufgrund der Grenzwerte einen Fortschritt im Bereich des Arbeitnehmerschutzes dar. Allerdings werden nunmehr in bestimmten Branchen oder für bestimmte Tätigkeiten Ausnahmen von den Expositionswerten festgelegt. Bei der Anwendung dieser Ausnahmebestimmung ist jedoch große Vorsicht geboten. Eine unterschiedliche Anwendung dieser Bestimmung in den einzelnen Mitgliedstaaten darf zu keinem unterschiedlichen Schutzniveau für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen.